De beschikbare voorraad vis zoveel mogelijk plunderen. En we hebben het hier niet over strijkijzers, we hebben het hier over levende wezens die pijn en angst kunnen voelen. En zelfs het maximale uit de zee vissen is nog niet genoeg.

En daarmee verzwakt dit Oostzeeplan het hele gemeenschappelijke visserijbeleid. En daarmee wordt ook de deur opengezet om andere wateren, zoals de Noordzee, structureel te blijven leegvissen. Een groot deel van u heeft zich samen met mij verzet tegen dit overbevissingplan. En ik ben dan ook verbaasd dat u vandaag dit plan verdedigt.

De rapporteur heeft ons morgen uitgenodigd voor een glas champagne en, collega's, ik vraag u kunt u morgen met opgeheven hoofd het glas heffen? Als dit het maximale is wat Europa wil doen, dan zal de overbevissing pas stoppen als de zeeën echt leeg zijn, en helaas zullen de meesten van ons dat nog moeten meemaken.